Cher collègue, merci de me permettre de préciser, de ciseler un peu mieux ma pensée. J'ai dit dans mon propos à l'instant, j'en suis sûre, une sorte de FBI européen